In het debat moeten wij natuurlijk ook vaststellen dat er zich de laatste jaren verschuivingen hebben voorgedaan van directe naar meer indirecte belastingen, maar voorlopig onvoldoende om de financiering van de welvaartsstaat te garanderen.

Het is een belangrijk beleidsinstrument dat een rechtstreekse impact heeft op het consumptiegedrag van mensen.

Vandaar zijn wij van mening dat btw verlagingen en vrijstellingen mogelijk moeten blijven, bijvoorbeeld voor de non profitsector, voor vrijwilligersverenigingen en om sociale redenen. Voor een aantal sectoren moet ook rekening worden gehouden met nieuwe evoluties en beleidsprioriteiten. Wij denken hierbij aan de vervoerssector, waar luchtvaart en maritiem vervoer op een andere manier behandeld worden dan bijvoorbeeld het spoorvervoer, hetgeen de totstandkoming van een eerlijk speelveld tussen de modi bemoeilijkt en marktverstoringen veroorzaakt. Ongeveer hetzelfde zien wij in de culturele sector,

Dus ook dit soort zaken zouden wij goed moeten bekijken. Tenslotte nog iets over efficiëntie en fraude. Het is al aangehaald door andere sprekers.

Dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Betere controle, beter overleg tussen de diensten is een must Wij zijn ook voorstander van administratieve vereenvoudiging, maar wel op voorwaarde dat het geen achterdeurtjes opent en dat het ten goede komt van de fraudebestrijding. Wij steunen ook de evolutie in de richting van een bestemmingsbeginsel, gebaseerd op de plaats van verbruik. Dat moet gepaard gaan met de invoering van goed functionerende één loketdiensten in de gehele Unie.